Chciałbym podziękować panu Eppinkowi za sprawozdanie. Znając jego podejście, z podziwem patrzę na to i cieszę się, że to on akurat przygotowywał to sprawozdanie. Z przyjemnością też słucham głosów kolegów, ale muszę się podzielić taką uwagą.

a Komisji Europejskiej bardzo często pozostaje tylko i wyłącznie działając pod presją krajów członkowskich starać się chronić w maksymalny sposób wolną konkurencję. Na tej sali, kilka tygodni temu, rozmawialiśmy, między innymi, o szczególnych przepisach dla rynku węglowego i nie było słychać takich głosów posłów, którzy mówili o wolnej konkurencji, a słychać było głosy ludzi, którzy domagali się protekcjonistycznych zasad, możliwości dopłacania do likwidowanych na przykład kopalń tak to się nazywało a tak naprawdę chodziło o pomoc kopalniom, które wcale likwidowane

Mówimy o pomocy dla sektora bankowego. Obawiam się, że Komisja Europejska, działając pod tą presją krajów członkowskich, tylko sankcjonowała tę pomoc. I dzisiaj, kiedy mówimy o sprawozdaniu już za rok 2009 tu zgadzam się z krytyką wydaje mi się, że brak jest elementów oceny tego, jakie ta pomoc osiągnęła efekty i czy rzeczywiście w sposób stabilny zrestrukturyzowała tę branżę. Oczekuję, Panie Komisarzu, że takie elementy oceny wielkiej polityki powinny się w tym sprawozdaniu

Mówicie Państwo też w tym sprawozdaniu o tym, że walczycie z protekcjonizmem, między innymi kiedy mówimy o rynku motoryzacyjnym, ale są przykłady ja pochodzę z Polski kiedy zlikwidowano najlepszy zakład w ramach grupy Fiata może nie zlikwidowano, ale ograniczono produkcję i produkcję przeniesiono do Włoch.

Mamy kolejny przykład w roku 2009 zlikwidowano polskie stocznie. Ja pochodzę z miasta stoczniowego w Polsce, ale problem jest szerszy niż dwie polskie stocznie.

I my dzisiaj zlikwidowaliśmy de facto polityką konkurencji przemysł stoczniowy w Europie, bo każemy im konkurować z przemysłami subsydiowanymi.